E vorba, ca și în ianuarie, de o încercare de a modifica legile justiției pentru a proteja politicieni corupți. Atunci guvernul a folosit o ordonanță de urgență, acum e utilizată dictatura majorității parlamentare.

Comisia Europeană a cerut guvernului să consulte Comisia de la Veneția, majoritatea a ignorat toate semnalele de alarmă. Șefii celor două camere au un interes direct în aceste schimbări, unul dintre ei fiind condamnat, iar celălalt aflându se sub anchetă pentru mărturie mincinoasă. Cei doi sunt liderii partidelor care alcătuiesc coaliția de guvernare, așa că blocajul politic e unul major. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă și așteaptă un ajutor de la Bruxelles. Mă tem că doar o reacție dură mai poate rezolva ceva. Personal, cred că ar fi oportună activarea articolului 7 al Tratatului și suspendarea dreptului de vot al reprezentanților guvernului român în Consiliu.